C'est à nous de leur garantir cette liberté et cette sécurité. Il faut accélérer la mise en œuvre de tout ce qui a été décidé, et ce rapidement et avec efficacité.

Donc, l'Europe n'est pas immobile. Mais il est vrai que nous avons été pris de court par ce drame qui se joue à nos frontières, par la crise en Syrie, par la crise migratoire, et c'est peut être parce que nous avons oublié que la construction européenne est une réponse à la dimension tragique de l'Histoire, le vice président de la Commission l'a, d'une certaine manière, aussi rappelé deux guerres mondiales, une crise économique, le fascisme, Auschwitz. Nous avons peut être oublié que l'Histoire reste tragique, comme l'avait formulé Raymond Aron lors de l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique. Alors, nous devons retrouver ce ressort d'agir, ce ressort de décider en commun, de réaliser en commun, parce que, effectivement, les défis sont considérables. Tous ceux qui prêchent le repli national ou nationaliste sont des illusionnistes, qui méconnaissent à la fois l'ampleur des enjeux et les leçons de l'histoire.